Elnök Úr! Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága néhány hete jelentette meg azt a jelentését, amiben bemutatta, hogy ebben az évben már több mint ezerötszázan haltak meg vagy tűntek el a Földközi tengeren.

A traumatizált, Líbiában esetenként borzalmasan megkínzott menekültek, Európa partjaira érkezve azzal szembesülnek, hogy a kormányok lezárják a határokat és a kikötőket. Nem törődve azzal, hogy ennek milyen következményei vannak. Nem hiszem, hogy tétlenül nézhetjük ezeket a történéseket. A közös európai menekültügyi politikának lényege kell, hogy legyen a menekültek megsegítése, a humanitárius segítség, az orvosi ellátás, a pszichológiai ellátás. Ehhez pedig pénzre és szakemberekre van szükség, és ez az, amit az európai menekültügyi ügynökség tenni tudna. Tenni tudna abban az esetben, hogyha a kormányok hajlandók lennének végre foglalkozni azzal a jelentéssel, amit már 2017 nyarán lezártunk a máltai elnökséggel, de azóta sem történik semmi. Azt gondolom, hogy anélkül, hogy ezen a helyzeten ne változtatnánk, csak rosszabbodni fog napról napra a helyzet, és ennek a helyi közösségek, a helyi polgármesterek, a regionális közösségek is kárát fogják látni. Azt gondolom, muszáj az eddigieknél sokkal több pénzt fordítanunk a menekültek ellátására, beillesztésére, az EASO ra és a társadalmi integrációra.